Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Europäisches Parlament sehr intensiv mit dem Europäischen Semester das ja auch von uns mit eingebracht wurde, als wir das Six Pack verhandelt haben auseinandersetzen.

Weil ich schon glaube, dass wir in Europa nicht darunter gelitten haben, dass wir Spielregeln miteinander formuliert haben, sondern wir leiden darunter, dass die Spielregeln am Ende nicht so angewandt werden, wie sie auf europäischer Ebene formuliert wurden. Es ist die ehrenvolle Aufgabe eines Parlaments, diesen Prozess sehr intensiv zu begleiten und auch dort immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, wo die Dinge nicht so laufen, wie sie verabredet wurden. Ich glaube, dass der Bericht, der hier vorgelegt wurde und ich möchte mich da besonders beim Berichterstatter Jean Paul Gauzès bedanken ein wichtiges Indiz dafür gibt, was noch weiter verbessert werden kann in der Interaktion zwischen den Mitgliedstaaten, den nationalen Parlamenten, dem Europäischen Parlament, der Kommission, die das Ganze ja überwachen muss, und den Prozessen, die dann in den Mitgliedstaaten stattfinden. Die ganze Euphorie, die ganze Aufbruchstimmung jawohl, wir wollen jetzt manches besser machen für die Zukunft dieses Momentum, das müssen wir jetzt auch miteinander nutzen, wenn wir erreichen wollen, dass Europa dauerhaft die richtigen Konsequenzen aus der Finanz der Wirtschafts und der Staatsschuldenkrise zieht.

Deswegen ein ganz herzliches Dankeschön an den Berichterstatter! Wir werden als EVP Fraktion diesen Bericht mit allem Nachdruck unterstützen. Wir werden aber auch die nächsten Wochen, Monate und Jahre darauf achten, dass nicht nur Papier beschrieben wird, sondern dass Politik auch umgesetzt wird im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Europas sowie im Interesse der Steuerzahler.